að grípa ætti til markvissra aðgerða til að bregðast við fjárhagsvanda heimilanna í landinu í virku samráði við hagsmunaaðila ein þeirra aðgerða er sú að setja á fót svokallaða velferðarvakt margra aðila sem hafi það hlutverk að fylgjast með afleiðingum bankahrunsins og gera tillögur um aðgerðir kom fram í viðtölum við ráðherrann að um væri að ræða vöktun á félagslegum afleiðingum hrunsins og nú þegar hæstvirtur félagsmálaráðherra hefur verkið inn á sitt borð hefur hún lýst því þannig að möskvaöryggisnet velferðarkerfisins þurfi að þétta þannig að fólk falli ekki á milli ljóst hlýtur að vera að ýmsir hópar samfélagsins eru varnarlausari en aðrir hópar í þeim erfiðleikum sem þjóðin stendur frammi fyrir og mætti þar til dæmis nefna ungt fólk en líka foreldra börn öryrkja aldraða innflytjendur sjúklinga og fleiri ég vil því spyrja hæstvirtan félagsmálaráðherra um það hvernig velferð er skilgreind í ráðuneytinu því að við vitum að samhengi hlutanna breytir þeim það sem þótti sjálfsagt í september þykir það kannski ekki lengur matvandur maður étur það sem að kjafti kemur ef hann er svangur það væri því gott að vita hvaða viðmið verða lögð til grundvallar hvaða hópar samfélagsins það eru sem verða undir sérstöku eftirliti í hverju eftirlitið er fólgið hvaða upplýsingum á að safna og hvernig þær verða nýttar